N'en restons pas au stade des discours. Veillons à ce que les États membres s'engagent concrètement. Je soutiens mes collègues qui ont attiré notre attention sur la nécessité d'avoir un budget conforme à nos ambitions. Après la success story du paquet énergie climat, sous la Présidence française, nous devons tout faire pour aboutir à un bon accord international à Copenhague. Or, il y a de quoi s'inquiéter. L'année 2009 est une année d'élections européennes, avec le changement de la Commission européenne. L'inquiétude est à son comble quand on lit les déclarations du président de la République tchèque, qui affirme que le réchauffement climatique n'existe pas. Eh bien, même s'il avait raison, tout notre dispositif pour lutter contre le changement climatique est une réponse à la grave crise économique que nous vivons. La raréfaction de nos ressources énergétiques, le besoin de sécurité énergétique, la déforestation, l'asphyxie de nos grandes métropoles, dans lesquelles se concentre la plus grande partie de la population, la nécessité, donc, de recourir aux transports durables, la famine inexorable dans le monde et la nécessité de nourrir la planète, tout plaide en faveur des solutions proposées pour lutter contre le changement climatique. Nous rentrons dans l'ère de la croissance durable, cette troisième révolution industrielle qui est un formidable atout pour la recherche, l'innovation, l'emploi, la compétitivité de nos entreprises. Quant à l'efficacité énergétique, elle devrait déjà faire partie de tous les plans de relance, puisqu'elle s'appuie sur des technologies innovantes. Ainsi, en diminuant la facture énergétique, le consommateur est satisfait. En diminuant la consommation énergétique fossile, l'Union européenne retrouve plus d'indépendance et émet moins de carbone, et ce sont des milliers d'emplois nouveaux à la clé. Oui, la lutte contre le changement climatique est une des réponses à la crise économique. Elle se fera par le développement d'une économie sobre en carbone, avec l'adhésion des collectivités locales, des entreprises, des chercheurs, l'adhésion de tous les citoyens.